herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti minni hlutans um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu tveggja viðbótarsamninga við norður atlantshafssamninginn um aðild albaníu og króatíu hæstvirts utanríkisráðherra mælti fyrir þessari stjórnartillögu á þriðjudaginn en hún hafði verið lögð fram hér í byrjun desembermánaðar tvö þúsund og átta utanríkismálanefnd tók málið til umfjöllunar á fundi sínum í gær og fékk eins og hér kom fram í máli háttvirts þingmanns þórunnar sveinbjarnardóttur tvo embættismenn úr utanríkisráðuneytinu á sinn fund til að fylgja málinu eftir í minnihlutaáliti því sem ég stend að kemur fram að að loknu kalda stríðinu og hinum miklu sögulegu viðburðum í evrópu eftir nítján hundruð áttatíu og níu hafi vaknað vonir um nýtt öryggisumhverfi í álfunni þar sem sameiginlegt öryggiskerfi allrar álfunnar leysti gömlu hernaðarbandalögin bæði atlantshafsbandalagið og varsjárbandalagið af hólmi í stað ógnarjafnvægis og vígbúnaðarkapphlaups yrði leitast við að þróa nýtt öryggiskerfi sem tryggði lýðræði frið og stöðugleika í álfunni allri slíkt öryggiskerfi tæki til fleiri þátta en til stjórnmálaástands og hernaðarlegs styrks og endurspeglaði breytt inntak öryggishugtaksins sem vísar einnig og ekki síður til öryggis og stöðugleika hvað varðar umhverfismál félagsmál og efnahagsmál minni hlutinn telur að vænlegasta leiðin í öryggismálum evrópu hefði verið og sé sú að efla stofnunina um öryggi og samvinnu í evrópu sem sameiginlega friðar og öryggisgæslustofnun fyrir álfuna alla þar geta allar þjóðir setið við sama borð og tekið þátt í að móta nýja stefnu í öryggis og friðarmálum álfunnar stefnu sem byggist á nýrri hugsun alþjóðasamvinnu afvopnun og viðleitni til friðsamlegra lausna deilumála slík samvinna er líklegri til þess að auka frið og stöðugleika í heiminum en útþensla og stækkun hernaðarbandalaga minni hlutinn telur skiljanlegt að þjóðir á balkanskaga leiti eftir því að tengjast vestrænum bandalögum í ljósi sögunnar og átaka á tíunda áratug síðustu aldar að sjálfsögðu ber að virða sjálfsákvörðunarrétt þjóða og lýðræðislegan rétt þeirra til að ákveða hvernig varnar og öryggismálum þeirra skuli háttað

afgreiðslu málsins það er sama afstaða og þingmenn v g hafa tekið við sambærileg mál ég vil jafnframt láta þess getið hér við þessa umræðu að utanríkisráðherra albaníu er hér staddur í opinberri heimsókn á íslandi um þessar mundir og mun eiga fund með forseta alþingis og formanni utanríkismálanefndar síðar í dag þar sem ég mun meðal annars þá gera honum grein fyrir því að málið hafi verið afgreitt af hálfu utanríkismálanefndar alþingis og verið afgreitt hér á alþingi væntanlega í dag og mun að sjálfsögðu skýra honum frá þeim sjónarmiðum sem ég hef flutt fram í þessari umræðu einnig